Správa neprospieva ani Európskemu parlamentu, ani Európskej únii, ani žiadnemu jej občanovi, ktorý trpí kvôli nedodržiavaniu základných ľudských práv.

Navrhuje nové základné práva, ktoré narúšajú citlivú rovnováhu medzi spoločným dobrom a záujmami ťažko definovaných minorít.

Môže sa stať, že porušovanie základných práv budú posudzovať aktivisti mimovládnych organizácií, a nie justícia. Európsky parlament často tvrdo kritizuje polarizáciu súdnictva v banánových republikách.